Tatsächlich sind sehr, sehr viele zukunftsweisende Themen darin. Das ist sehr erfreulich. Wenn ich die Themen kurz durchgehen darf In Bezug auf die Fahrsicherheit hat mich ganz besonders gefreut, dass wir bei der Erkennung von Fußgängern und Radfahrern in Zukunft endlich diesen toten Winkel verbessern oder auflösen können. Jährlich sterben immer noch viel zu viele Fahrradfahrer und Menschen im Straßenverkehr eben wegen diesem Fehlen dieser Technologien.

Herzlichen Dank, Herr Šefčovič, für diese Thematik, auch deshalb, weil Sie die komplette Wertschöpfungskette von den Rohstoffen bis hin zum Recycling berücksichtigt haben und den Fokus auf Forschung und Entwicklung legen. Meine Frage ist Wie kann das Parlament Sie dabei unterstützen? Denn es ist noch sehr allgemein gehalten, und wir haben noch keinen konkreten Zeitplan, nach dem wir vorgehen können. Abschließend zum autonomen Fahren Sehr geehrter Herr Kommissar! Die Weichen sind auch dort, Frau Kommissarin, in die richtige Richtung gestellt. Was ganz entscheidend ist Wir müssen nun zeitnah Gesetzgebung vorlegen und sicherstellen, dass sie in der gesamten Europäischen Union funktioniert und gleich umgesetzt wird, damit das für alle in der Europäischen Union Wirklichkeit wird. Herzlichen Dank nochmal an die Kommission.